Monsieur le Président, quelques remarques de conclusion, effectivement. Je voudrais remercier l'ensemble des oratrices et orateurs qui ont pris la parole de ce que je qualifierai d'un soutien général aux compromis globaux que nous avons conclus en commission. Il y avait bien entendu et je les ai entendues, tout comme la Commission des couleurs, des tonalités, des priorités que nous connaissons et qui sont variables selon les groupes et les individus.

On connaît leurs préoccupations, qui sont également les miennes. Nous y reviendrons. Puis, la question des pesticides a été largement évoquée, notamment par Mme Klaß elle est le commissaire vient de l'évoquer la cheville ouvrière de la législation globale et horizontale sur laquelle nous avons tous travaillé ensemble, il y a quelques mois, et que nous avons focalisée ici sur les besoins plus ambitieux encore, plus précis encore et plus spécifiques des populations concernées. Mais nous l'avons fait ensemble pour que, justement, les textes soient cohérents avec la législation transversale. Juste un mot sur quelque chose qui n'a pas été évoqué, peut être parce que la Présidence danoise n'est pas là, c'est l'absence d'accord en première lecture.

Mais nous y reviendrons.

Nous tenons donc bon sur la question des actes délégués mais ce sont des chantiers qui sont ouverts.